Je vous invite à le vérifier.

Juncker, nous refusons le double langage et l'hypocrisie de certains gouvernements. Les impôts qui échappent aux États et à leurs systèmes sociaux doivent être compensés par les citoyens, alors que les déficits publics que vous supervisez, Monsieur Moscovici, sont au plus haut. Cette iniquité fiscale est un crime économique contre les peuples. Il faut condamner les multinationales qui ont recours à ces systèmes d'évasion fiscale, notamment les entreprises américaines Google, Apple, Facebook, Starbucks, etc., dont le sport favori est d'escamoter le paiement de l'impôt sur les sociétés en Europe par des montages contestés.

Au delà de la simple condamnation de principe de la fraude, les États Unis sont les grands absents de l'enquête du consortium international des journalistes d'investigation.